markmið frumvarpsins er annars vegar að jafna stöðu lífsskoðunarfélaga á við skráð trúfélög og hins vegar að breyta fyrirkomulagi um skráningu barna í trúfélög og lífsskoðunarfélög á undanförnum árum og áratugum hafa verið gerðar athugasemdir við að lífsskoðunarfélög njóti ekki jafnræðis á við skráð trúfélög þetta hefur meðal annars komið fram í athugasemdum við drög að skýrslu um stöðu mannréttindamála á íslandi og í erindum lífsskoðunarfélaga til ráðuneytisins þá hefur mannréttindanefnd sameinuðu þjóðanna jafnframt óskað eftir upplýsingum um stöðu lífsskoðunarfélaga samanborið við stöðu skráðra trúfélaga í tengslum við framkvæmd íslands á samningi sameinuðu þjóðanna um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi í erindum til ráðuneytisins hefur meðal annars verið á það bent að ójafnræði sé í því fólgið að félögum sem aðhyllast tiltekin trúarbrögð sé heimiluð formleg skráning á grundvelli núgildandi laga um skráð trúfélög með þeim réttindum og skyldum sem því fylgir en að sama eigi ekki við um lífsskoðunarfélög sem eru ekki trúarlegs eðlis en miða starfsemi sína við siðferðisgildi og mannrækt þá hefur jafnframt verið vakin athygli á því ójafnræði sem er milli einstaklinga eftir því hvort þeir aðhyllast trúarbrögð skráðra trúfélaga eða hvort þeir leggi rækt við samtök sem kenna sig við veraldlegar lífsskoðanir skráð trúfélög geta til að mynda framkvæmt athafnir á borð við hjónavígslur en sambærilegar athafnir lífsskoðanafélaga hafa ekkert lagalegt gildi í dag þá greiðir ríkissjóður sóknargjöld úr ríkissjóði með hverjum einstaklingi sem er sextán ára og eldri sem skráðu er í þjóðkirkjuna eða trúfélag lífsskoðunarfélög sitja því ekki við sama borð og skráð trúfélög það fyrirkomulag í núgildandi lögum um skráð trúfélög að barn skuli frá fæðingu talið heyra til sama skráða trúfélags og móðir þess hefur einnig sætt gagnrýni jafnréttisstofa komst að þeirri niðurstöðu í lok ársins tvö þúsund og átta að annmarkar væru á umræddu ákvæði laganna um skráð trúfélög sem kveður á um að barn skuli frá fæðingu talið hefur til sama skráða trúfélagi og móðir þess

lífsskoðunarfélög líkt og heimilt er að skrá trúfélög utan þjóðkirkjunnar samkvæmt núgildandi lögum við skráningu öðlast lífsskoðunarfélög þau réttindi og skyldur sem skráð

að um sé ræða félag sem byggist á siðferði og lífsskoðunum óháð trúarsetningum og tengja má við þekkt hugmyndakerfi heimspeki og siðfræði þá sé það jafnframt skilyrði fyrir skráningu að um sé að ræða lífsskoðunarfélög sem miði starfsemi sína við siðferðisskyldu og mannrækt og eigi sér sögulegar eða menningarlegar rætur og fjalli um siðfræði og þekkingu á fræðum með ákveðnum og skilgreindum hætti enn fremur er lagt til að skilyrði skráningar fyrir bæði trúfélög og lífsskoðunarfélög verði þau að félag hafi náð fótfestu starfsemi þess sé virk og stöðug tilgangur þess stríði ekki gegn lögum góðu siðferði allsherjarreglu og að í félaginu sé kjarni félagsmanna sem taki þátt í starfsemi þess og styðji lífsgildi félagsins í samræmi við þær kenningar sem félagið sé stofnað um þá sé það skilyrði að félagið sjái um tilteknar athafnir svo sem útfarir giftingar skírnir eða nafngjafir og fermingar eða aðrar hliðstæðar athafnir ekki er gert ráð fyrir því að félög annist allar þær athafnir sem nefnda eru hér að framan kjósi félag til dæmis einungis að sjá um tilteknar athafnir svo sem giftingar eða nafngjafir félög öðlast þó með skráningu þau réttindi sem lög ákveða til að framkvæma

sömu nefndar og þegar um er að ræða skráningu á trúfélögunum og lífsskoðunarfélögum eins og gert er samkvæmt núgildandi lögum en að nefndin verði styrkt með því að bæta við fjórða nefndarmanni skal sá nefndarmaður vera tilnefndur af sagnfræði og heimspekideild háskóla íslands er þetta lagt til með hliðsjón af eðli lífsskoðunafélaga en í nefndinni eru einnig fulltrúar frá félags og mannvísindadeild háskóla íslands og guðfræði og trúarbragðafræðideild háskóla íslands þá er lagt til að formaður nefndarinnar skuli vera skipaður samkvæmt tilnefningu lagadeildar hér á landi á háskólastigi en samkvæmt núgildandi lögum skal formaður nefndarinnar vera tilnefndur af lagadeild háskóla íslands skal atkvæði formanns nefndarinnar hafa tvöfalt vægi ef atkvæði nefndarmanna falla jafnt í áttundu greinar frumvarpsins eru lagðar til breytingar á sjöundu grein laganna lagt er til að forstöðumönnum skráðra trúfélaga og lífsskoðunarfélaga verði heimilt að tilnefna einstaklinga bann þess félags sem þeir veita forstöðu til að annast þau embættisverk sem forstöðumanni skráðs trúfélags eða lífsskoðunarfélags eru falin samkvæmt lögum um hæfi umræddra einstaklinga gilda sömu hæfisskilyrði og reglur um forstöðumenn lagt er til að ráðuneytið geti samkvæmt umsókn forstöðumanna veitt tilnefndum einstaklingum löggildingu til þess að gegna verkum forstöðumanns en eigi lengur en til þriggja ára í senn með breytingum á lögum um sóknargjöld og fleira öðlast skráð lífsskoðunarfélög rétt á ákveðinni hlutdeild í tekjuskatti álögðum samkvæmt ákvæðum laga um tekjuskatt með breytingum á hjúskaparlögum fá forstöðumenn skráðra lífsskoðunarfélaga heimild til þess að framkvæma hjónavígslur og leita um sættir hjóna samkvæmt hjúskaparlögum jafnframt er lagt til að einstaklingum sem starfa í umboði forstöðumanna skráðra trúfélaga og lífsskoðunarfélaga og fengið hafa löggildingu ráðuneytisins og uppfylla skilyrði sjöundu grein laga um skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög verði einnig heimilt að annast hjónavígslur og leita um sættir hjóna þá eru einnig

hér á landi býr fjöldi fólks sem aðhyllist ekki sérstök trúarbrögð hluti þess fólks hefur valið sér veraldlegan vettvang fyrir mannrækt siðferðisþroska og tilvistarspurningar

að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar og annarrar umræðu